Comme vous le savez, Madame la Présidente, des élections législatives ont eu lieu en France, à l'issue desquelles un certain nombre de nos collègues ont été élus au Parlement français.

Ces collègues siègent en ce moment au Parlement français. Par conséquent, leur siège est vacant, mais les autorités françaises se refusent à communiquer le nom de leurs successeurs, au motif que des recours ont été introduits par divers citoyens contre leur élection. Il me semble que ce procédé est inéquitable, car ces collègues siègent, dès à présent, au Parlement français, quelle que soit l'issue du recours les concernant. Il me semble, par conséquent, que le parallélisme des formes devrait conduire les autorités françaises à vous communiquer le nom de leurs successeurs pour qu'ils puissent siéger de la même façon au Parlement européen, dans l'attente évidemment de l'issue de ces recours. C'est la raison pour laquelle, me fondant sur l'article 4 de notre règlement, qui dispose que le Président peut s'adresser aux autorités nationales pour leur demander de communiquer le nom des successeurs pour les sièges vacants, je pense que cette démarche devrait être faite par notre Président, avec l'appui, je l'espère, du président et des membres de la commission des affaires juridiques, compétente en matière de vérification des pouvoirs.